Widać wyraźnie, mówili o tym moi koledzy, iż Chińczycy nie zawsze stosują się do reguł handlu międzynarodowego albo do tych standardów, które my chcielibyśmy, aby były powszechne.